frumvarpið er samþykkt með þrjátíu og þremur atkvæðum gegn þrjátíu og verður sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá alþingi háttvirtir alþingismenn komið er að lokum þessa síðasta fundar alþingis á þessu ári þetta ár hefur verið óvenjulega annasamt á alþingi þingið hefur þurft að taka á mörgum erfiðum málum og nú hefur fengist niðurstaða í stærsta deilumál þessa þings ég vona að í kjölfar þess gefist okkur alþingismönnum tækifæri til þess að fjalla um þingmálin á vetrar og vorþingi í meiri sátt en verið hefur fram til þessa það dylst engum að á nýju ári bíða okkar mörg mikilvæg viðfangsefni eftir að alþingi kemur saman á ný síðari hluta janúar fær þingið skýrslu rannsóknarnefndar um bankahrunið og væntanlega mun upphaf vetrarþingsins nokkuð mótast af umfjöllun um þá skýrslu ég vil lýsa ánægju með hversu góð samstaða tókst um þá málsmeðferð sem skýrslan fær á vettvangi þingsins ég færi við þetta tækifæri sérstakar þakkir starfsmönnum þingsins fyrir mikla og góða aðstoð við þingstörfin á árinu hún hefur verið meiri nú en nokkru sinni áður jafnframt vil ég geta þess að við þessi áramót lætur af störfum á fimmtugasta og önnur starfsaldursári jón ólafsson ræðuritari honum skal þakkað nú sérstök trúmennska og einstök afköst í starfi fyrir alþingi í meira en hálfa öld við að skrifa ræður þingmanna alþingismönnum öllum þakka ég fyrir samstarfið á því sögulega ári sem nú er brátt á enda þau sem eiga langan veg heim að fara óska ég góðrar heimferðar og heimkomu og bið þess að við megum öll hittast heil á nýju ári landsmönnum sendi ég mínar bestu nýársóskir